Sytuacja w zakresie praw człowieka w wielu regionach świata wciąż stanowi poważne wyzwanie. Nasz największy niepokój wzbudzają obecnie wydarzenia za wschodnią granicą. Użycie siły wobec uczestników pokojowej demonstracji w Kijowie nie mieści się w kanonach demokratycznego państwa prawa. Chciałbym w tym miejscu wyrazić solidarność z prozachodnią ukraińską opozycją. Nie ulega wątpliwości, że polityka większości krajów byłego Związku Sowieckiego inspirowana jest przez obecne władze rosyjskie. Te same, które w tak haniebny sposób dopuszczają się dyskryminacji własnych obywateli, w tym działaczy niezależnych organizacji pozarządowych.

Liczę na wzmocnienie zaangażowania Brukseli w obronie praw człowieka w powyższych wymiarach.